tilgangur umræddra laga frá nítján hundruð níutíu og fimm er að styrkja stöðu brotaþola með þeim hætti að ríkissjóður ábyrgist að hluta til bætur fyrir líkamstjón og miska vegna tjóns sem leiðir af broti á almennum hegningarlögum samkvæmt núgildandi lögum greiðir ríkissjóður að hámarki tvö og hálfa milljón króna sína líkamstjóns og sex hundruð þúsund krónur vegna miska bætur vegna einstaks verknaðar eru þó ekki greiddar nema höfuðstóll bóta nái að lágmarki fjögur hundruð þúsund krónur algengustu bætur í sakamálum eru miskabætur en með þeim er ætlað að bæta fyrst og fremst fyrir hugræna upplifun tjónþola til skemmri

hafi varanlegar afleiðingar undir hugtakið líkamstjón samkvæmt lögunum fellur hins vegar bæði tjón vegna líkamsspjalla og tjón vegna hugrænna áhrifa til lengri tíma eða varanlegra áhrifa líkamstjóni er aðallega skipt í tvennt varanlegan miska eða varanlega örorku varanlegur miski er skerðing á lífsgæðum mæld eftir stigum annað hvort eða bæði vegna líkamlegra og hugrænna óþæginda

margt komið fram sem betur mætti fara bætur í sakamálum hafa einnig farið hækkandi á liðnum árum vegna verðlagsþróunar og ýmissa áherslubreytinga í réttarfari eru þær fjárhæðir sem takmarka greiðsluskyldu ríkissjóðs og koma fram í sjöundu grein laganna því orðnar mjög úr takti við það sem eðlilegt má telja og leiða til þess að í mörgum tilvikum er stór hluti tjóns brotaþola óbættur þegar frumvarp til núgildandi laga var lagt fram var gert ráð fyrir að takmarka greiðslur ríkissjóðs við fimm milljónir króna vegna líkamstjóns og fyrstu milljón króna vegna miska síðan voru þessar viðmiðunarfjárhæðir lækkaðar verulega þar sem ekki reyndust vera nægilega traustar fjárheimildir til staðar í fjárlögum markmiðið með breytingunum nú má einkum rekja til sanngirnissjónarmiða í fyrsta lagi er leitast við að bæta stöðu þolenda kynferðisbrota með því að hækka hámarksgreiðslu á miskabótum en stór hluti þeirra sem verður fyrir kynferðisbrotum og fær greiddar miskabætur á grundvelli laganna fær verulegan hluta tjónsins ekki bættan vegna þeirra takmarkana sem eru á fjárhæðum bóta í öðru lagi er leitast eftir því að bæta fremur meira tjón en það sem minna er lagt er til að hámarksbætur fyrir líkamstjón þar með talið fyrir varanlegar afleiðingar fyrir andlega heilsu tjónþola verði hækkaðar úr tveimur og hálfa milljón króna í fimm milljónir króna og hámarksbætur fyrir miska verði hækkaðar úr sex hundruð þúsund krónur í þremur milljónum komið því er mætt þeirri þróun sem hefur orðið og breytingum á fjárhæðum bóta auk þess sem leitast er eftir að bæta stöðu þeirra sem fá bætur fyrir miska á grundvelli laganna miskabætur sem ákveðnar hafa verið með dómi í líkamsárásarmálum eru misháar eftir því hver verknaðurinn er en er oft á bilinu þrjú hundruð til fimm hundruð þúsund krónur algengar fjárhæðir miskabóta sem ákveðnar hafa verið með dómi í kynferðisbrotamálum hafa verið á milli eitt til tvær milljónir króna

alla jafna eru bætur vegna varanlegra afleiðinga afbrota svokallaðs líkamstjóns ekki ákvarðaðar með dómi heldur er sótt sérstaklega um greiðslu þeirra úr ríkissjóði að undangengnu læknisfræðilegu mati þar sem tjón liggur oftast ekki að fullu fyrir þegar mál eru til dómsmeðferðar það er því lagt fyrir bótanefnd samkvæmt lögum númer sextíu og níu nítján hundruð níutíu og fimm að að taka sjálfstæða afstöðu til bótakrafna á þessum grundvelli þeir sem einkum hafa fengið greiddar bætur vegna varanlegra afleiðinga líkamstjóns eru þolendur líkamsárása en ekki hefur svo kunnugt sé verið fram á bætur fyrir varanlegar andlegar afleiðingar kynferðisbrota þótt ætla megi að slíkt tjón geti verið verulegt þrátt fyrir að hugtakið líkamstjón feli ekki í sér beina skírskotun til andlegra afleiðinga er rétt að taka fram að það tekur til varanlegs miska og varanlegrar örorku en hvorutveggja getur átt sér andlegar orsakir ekki síður en líkamlegar brotaþolar kynferðisofbeldis ættu því að geta lagt fram kröfu um bætur á grundvelli núgildandi laga hafi þeir orðið fyrir varanlegum miska eða varanlegri örorku vegna brotsins aðrar norðurlandaþjóðir svo sem danmörk og noregur hafa sett takmarkanir á greiðslu bóta vegna varanlegs líkamstjóns þannig eru ekki greiddar bætur fyrir varanlega örorku samkvæmt dönsku og norsku skaðabótalögunum nema varanleg örorka nái að lágmarki fimmtán prósent í dönsku skaðabótalögunum er þetta lágmark bundið við fimm prósent varanlegan miska en fimmtán prósent varanlegan miska í norskum lögum þessar takmarkanir eru byggðar á því sjónarmiði að ef hlutfall tjóns er ekki meira en sem nemur umræddu lágmarki sé um að ræða tjón sem er óverulegt og hafi ekki meiri háttar afleiðingar fyrir brotaþola lagt er til í frumvarpinu að þetta verði tekið upp og ekki

það nýmæli er að finna í frumvarpinu að hafi einstaklingur sem fær ákvarðaðar bætur sjálfur verið tjónvaldur og myndað ógreidda kröfu á grundvelli laganna sem ríkissjóður hefur til innheimtu skuli draga þá kröfu frá ákvarðaðri fjárhæð bóta

lagt til í þriðju greinar frumvarpinu að þær ógreiddu kröfur sem tjónþola hefur verið gert að greiða á grundvelli laganna verði dregnar frá ákvarðaðri fjárhæð bóta bótanefnd verði þá heimilt að gera undantekningu á þessu ef veigamikil rök mæla með því til dæmis ef hættir tjónþola hafa breyst verulega hann er ungur að árum þegar brotið var framið eða býr við erfiða félagslega stöðu í fjórða grein frumvarpsins er lagt til að ráðherra verði veitt heimild til að setja leiðbeiningar um greiðslu á lögmannskostnaði og meðal annars binda hana við við tiltekna fjárhæð skal fjárhæðin meðal annars taka mið af viðmiðunarreglum dómstólaráðs reglur þessar skal endurskoða með tilliti til þróunar verðlags og þróunar í réttarfari almennt er ríkissjóður bundinn af ákvörðun dóms um þóknun til lögmanns en rétt þykir að takmarka þessa fjárhæð þó með tilliti til þess sem sanngjarnt þykir ekki er gert ráð fyrir að tjónþoli þurfi aðstoð lögmanns við að setja fram kröfu sína en langflest mál sem

á þessum kostnaði þar sem bótanefnd er almennt bundin við ákvörðun dóms um fjárhæð bóta hefur þessi liður farið hækkandi á liðnum árum þá er lagt til í fimmtu grein frumvarpsins að endurkröfur ríkissjóðs samkvæmt fyrstu málsgrein skuli vera aðfararhæfar þegar bætur eru greiddar á grundvelli laganna eignast ríkissjóður endurkröfurétt á hendur þeim sem valdur er að tjóninu innheimtumiðstöð sekta og sakarkostnaðar hefur annast innheimtuna fyrir hönd ríkissjóðs með því að gera endurkröfur aðfararhæfar er unnt að bæta og flýta innheimtuferlinu verulega og auka líkur á endurheimtum þar sem takmarkanir á greiðslu ríkissjóðs geta valdið því að brotaþoli fær aðeins hluta tjóns síns bætt er lagt til að tekin verði upp sú nýjung að bótanefnd geti falið innheimtuaðila í umboði brotaþola að annast innheimtu þess sem ekki fæst greitt úr ríkissjóði hingað til hafa brotaþolar þurft að sækja þær bætur sem eru umfram þá upphæð sem ríkissjóður greiðir beint til brotamanna er þetta lagt til með það í huga að erfitt getur verið að leggja á brotaþola að innheimta sjálfir eftirstöðvar bóta úr hendi brotamanna lagt er til að þetta eigi þó aðeins við um kröfur sem ákveðnar hafa verið með dómi og falla undir fyrstu málsgrein elleftu grein laganna þá verði heimilt að taka hóflegt gjald fyrir umrædda þjónustu sem ákveða skal nánar

miska ná að lágmarki fimm prósent varanlegum miska lítill hluti þeirra sem fær ákvarðaðar bætur fyrir varanlegan miska fellur því út með þessum breytingum með því að sett verði lágmark sem miðast við að varanleg örorka nemi hið minnsta fimmtán prósent til að greiðsla bóta komi til greina mun þeim tilvikum þar sem greiddar eru bætur fækka miðað við þau mál sem bótanefnd afgreiddi á þrjátíu og sex mánaða tímabili frá tvö þúsund og níu til tvö þúsund og ellefu má greina að ríflega helmingur

varanlegri örorku er náð er hún oftast mun hærri eða þrjátíu til fjörutíu prósent eða upp í sjötíu og fimm prósent þrátt fyrir að æskilegt væri að ríkissjóður gæti ábyrgst allt tjón sem fellur undir gildissvið laganna eru rök fyrir því þar sem fjárhagur

þolenda afbrota hefur sætt en á sama tíma er ekki stofnað til mikilla útgjalda fyrir ríkissjóð áætluð heildarútgjaldaaukning vegna breytinga á lögunum er talin nema fimm til tíu milljónir króna árlega

brotaþola sem eiga rétt á greiðslu bóta á grundvelli laganna einkum brotaþola kynferðisofbeldis sem hafa borið skarðan hlut frá borði í þessum efnum ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar allsherjar